intensamente e fruttuosamente lavorato. Se da un lato, la semplificazione proposta dalla Commissione da 6 a 2 fondi specifici per la prossima programmazione va nella giusta direzione per un più agevole accesso alle risorse da parte degli Stati membri, dall'altro la riduzione del 16 di risorse ha compresso certamente l'esigenza forte di rafforzare quello spazio di libertà, giustizia e di sicurezza, che noi avremmo voluto ulteriormente consolidare anche attraverso queste nostre iniziative legislative. Le attività condotte dalla Commissione così come

Con il collega Marinescu abbiamo condiviso scelte importanti nel quadro degli orientamenti necessari a garantire al fondo di sicurezza interna congruenza nelle scelte da assumere. Con lo strumento per il controllo alle frontiere ci saranno risorse adeguate anche per attuare il pacchetto Frontiere intelligenti. Sul mio dossier abbiamo trovato un accordo soddisfacente per il quale ringrazio Commissione e Consiglio. È stato utile avere indicato nella lista delle priorità una forte cooperazione di polizia e la lotta al crimine organizzato. Abbiamo messo l'asticella delle risorse economiche oltre il miliardo di euro. Questa cifra verrà ripartita fra azione dell'Unione europea per il 35 e i programmi nazionali per il 65. Con un'enfasi particolare per tutto ciò che gli Stati membri potranno valorizzare nel garantire questi importanti obiettivi. Abbiamo altresì definito criteri chiari e condivisi per l'allocazione delle risorse e per i programmi nazionali fra gli Stati membri, che potranno finanziare azioni di manutenzione e azioni anche nei paesi terzi, dedicando tuttavia una percentuale massima dell'8 della dotazione nazionale. E ancora, eliminando i riferimenti al PNR abbiamo evitato possibili contaminazioni con programmi del PNR nazionale che sono di competenza specifica delle prerogative nazionali. E infine abbiamo migliorato la definizione del crimine organizzato, abbiamo fissato percentuali minime per consentire la realizzazione dei programmi nazionali, almeno il 20 delle risorse disponibili per le azioni specifiche relative a prevenzione e contrasto al crimine organizzato, e ancora il 10 per la gestione della sicurezza, delle crisi e la protezione delle infrastrutture critiche. Concludo, ritenendo il testo di compromesso raggiunto un ottimo compromesso che dà fiducia ai cittadini nella cooperazione di polizia e nel contrasto